Erőteljesen kikezdi az Európai Unió hitelességét, ha csak az Unión kívüli jogsértések esetében emeli föl a szavát és nem emeli föl a szavát olyan súlyos jogsértés esetében, mint ami most Szlovákiában az államnyelvtörvény következtében megtörtént, amikor is többség és kisebbség viszonyában páratlan feszültség keletkezett. A kisebbségi nyelv alárendelődött a többségi nyelvnek, ezt megállapította Vollebaeck, az EBESZ kisebbségi főbiztosa is, és szeretném jelezni képviselőtársamnak, Boris Zalanak, hogy nagyon örülnénk, ha nem kéne szóvá tenni itt, az Európai Parlamentben, ez csak következménye annak, hogy Szlovákiában az ott élő magyar közösséget diszkrimináló, a nyelvhasználatot súlyosan korlátozó törvény született. Ezért a következő Bizottságnak, Barroso úrnak felelőssége lesz, hogy megteremtse azokat a fórumokat, ahol ezeket az eseteket kivizsgálják, amiként Leonard Orban levelében is megírta, Szlovákiának tiszteletben kell tartani nemzetközi kötelezettségvállalásait, a kisebbségvédelmi keretegyezményt és a regionális nyelvi chartát.